Daarin stelt zij dat dit een structureel en wijd verbreid probleem in geheel Europa is, dat voorkomt uit het ongelijkwaardig achten van mannen en vrouwen. Hoewel de Partij voor de Vrijheid niet kan meegaan in een Europese aanpak van dit probleem, willen wij ons wel aansluiten bij deze voorstellen en aandringen op een integrale aanpak op het niveau van de individuele lidstaten. De Partij voor de Vrijheid wijst nadrukkelijk ieder geweld tegen vrouwen af. In Europa vindt echter veel geweld plaats tegen islamitische vrouwen, met name in de huiselijke kring. Daarbij dient dan gedacht te worden aan gevallen van huiselijk geweld, eerwraak en vrouwenbesnijdenis, voortkomend uit de islamitische visie op de rol tussen man en vrouw. De Partij voor de Vrijheid vindt alle geweld tegen vrouwen uitermate verwerpelijk, maar wil hierbij nadrukkelijk wijzen op deze islamitische vorm van geweld. Ik wil hier nogmaals benadrukken dit is volstrekt onacceptabel. Daarom wil mijn partij de lidstaten krachtig oproepen tot het bestrijden van deze vormen van geweld en specifiek onderzoek in gang zetten naar islam gerelateerd geweld tegen vrouwen.